Gospodine predsjedavajući, pristupanje schengenskom prostoru i posljedično ukidanje provjera na unutarnjim granicama mora biti jasan i transparentan proces. Postoje konkretni kriteriji, pa nakon njihova ispunjenja ne bi smjelo biti otezanja iz političkih razloga. Moramo imati na umu da je slobodno kretanje bez provjera jedna od glavnih koristi članstva u Uniji u očima građana pa svako pretjerano politiziranje ovog pitanja ruši njihovo povjerenje u europske institucije. To se pogotovo događa kad Vijeće i Parlament imaju potpuno različit pristup jednom ovako važnom pitanju.

Budući da dolazim iz Hrvatske, države kojoj je pristupanje Schengenu strateški cilj, doista se nadam da se u našem slučaju neće ovoliko politizirati.